Herr Präsident! Machen Sie mal die Augen zu und stellen sich Folgendes vor Meerschweinchen stundenlang in engen Plastikröhren Mäuse, giftige Stoffe per Magensonde, Ersticken am eigenen Erbrochenen Kaninchen, denen giftige Substanzen in die Augen geträufelt werden Schwellungen, extreme Rötungen, schmerzhafte Verätzungen und vieles mehr. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tierversuche sind grausam bei Kosmetika in Europa seit 2013 verboten. Verschwunden sind sie noch lange nicht leider. Noch immer dürfen durch Sonderregelungen Inhaltsstoffe von Kosmetika an Tieren getestet werden. Über zwei Millionen Tiere werden so noch immer Opfer der Kosmetikindustrie, Jahr für Jahr. Weltweit sieht es nicht anders aus. Bisher sind nur Israel und Indien dem europäischen Beispiel gefolgt und haben Tierversuche für Kosmetik verboten. In den meisten anderen Ländern darunter die USA sind sie noch erlaubt, quasi Pflicht wie bereits erwähnt sind sie in China. Für uns Europäer gilt deshalb Wir müssen Missionare des Tierschutzes sein und weltweit für eine tierversuchsfreie Kosmetik werben.